Uniunea își va putea planifica intervențiile macroeconomice cu atenție, ea va avea la îndemână ustensile mai potrivite pentru a preveni o eventuală viitoare criză financiară. Totuși, este regretabil că statele membre au ignorat propunerea eurodeputaților de a conferi autorităților nou înființate o putere directă de supraveghere asupra marilor bănci transfrontaliere. Trebuie să avem în vedere faptul că aceste bănci reprezintă una dintre principalele surse de risc sistemic. Regret, de asemenea, că statele membre și au păstrat dreptul de a se opune deciziilor autorităților de supraveghere europeană care ar avea un impact prea mare asupra bugetelor naționale.

Viitorul Europei nu se făurește cu jumătăți de măsură, ci cu un angajament politic deplin.